Ja się nie żegnam. Ja się nie żegnam. Ja walczę dalej o bardzo mocną Unię Europejską. I dlatego chcę was prosić o głosowanie za tym rozporządzeniem, które mamy przed sobą, bo ono przyczyni się do ocalenia przed śmiercią w wypadkach drogowych tysięcy Europejczyków. Uratuje kolejne tysiące osób przed poważnymi obrażeniami. Dzięki tym nowym systemom dziękuję wam bardzo za wsparcie które wynegocjowaliśmy, a które będą instalowane w nowo produkowanych pojazdach, nasze europejskie drogi będą bardziej bezpieczne, i to nie tylko dla kierowców i pasażerów, ale przede wszystkim dla wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego. Myślę o pieszych, rowerzystach itd. I na koniec, ostatnie zdanie. Bezpieczeństwo drogowe to tylko jeden z wielu przykładów, jak Unia Europejska przyczynia się do ratowania naszego życia, do lepszego wspólnego bezpieczeństwa na naszych drogach w bardzo konkretny sposób, bezpieczeństwa Europejczyków w naszym życiu codziennym. A ci, którzy chcą opuścić Unię Europejską, zrozumieją to dopiero po szkodzie.